Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf dem Weg zu den erneuerbaren Energien werden wir uns entscheiden müssen. Gehen wir den Weg der strengeren Umweltregulierung mit noch schärferen Richtlinien und Verordnungen, etwa für Gebäude, für Industrieanlagen oder für Kraftwerke, oder steuern wir politisch und geben mit Emissionsrechten und sätzen marktwirtschaftliche Anreize für weniger Umweltverbrauch?

Auch der Bericht Davies will Umweltrecht weiter verschärfen und gleichzeitig die Emissionsrechte einschränken.

Ich wundere mich schon, dass Herr Davies gerade als Liberaler diese Zusammenhänge außer Acht lässt.

Einmal für zusätzliche Umweltauflagen Wenn der CO 2 Ausstoß dann zurückgeht, werden einfach die Zertifikate vom Markt genommen und so verteuert die Betriebe werden dann noch einmal zur Kasse gebeten.

So helfen wir dem Umweltschutz, indem wir die Betriebe, die Industrie, vertreiben. Das kann es nicht sein, und deshalb wird die EVP die einseitigen Verschärfungen des Emissionshandels nicht mittragen. Was wir brauchen, sind mehr Flexibilität und nationale Spielräume bei den europäischen Umweltgesetzen, so etwa bei der Energieeffizienzrichtlinie. Dann könnten wir auch den europäischen Anreizrahmen optimieren, etwa indem wir das ETS auch auf Gebäude und andere Wirtschaftsbereiche übertragen. Wichtig ist, dass wir am Ende unsere Einsparziele erreichen. Ich bin der Ansicht, dass wir das mit einem verlässlichen Rahmen am ehesten schaffen.